Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete, lieber Herr Kommissar!

Sie nicht, aber ich verspreche Ihnen, der Rat auch nicht. Sie alle wissen doch, worum es geht. Europa ist nun mal nicht nur auf Konsens, sondern auch auf Streit aufgebaut, und unsere Verfassungsmütter und Verfassungsväter des vereinten Europas hätten sich vor Jahrzehnten nicht vorstellen können, dass wir jemals in eine Situation geraten, ernsthaft überprüfen zu müssen, ob die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit in allen EU Mitgliedstaaten gleichermaßen gelten. Ich will das aufgreifen, was die Abgeordnete Hohlmeier hier zum Ausdruck gebracht hat Es geht um Gleichbehandlung. Der Rat legt allergrößten Wert darauf, dass alle Mitgliedstaaten gleichbehandelt werden, dass alle Mitgliedstaaten überprüft werden. Wenn der Abgeordnete Daniel Freund an der Rechtschaffenheit des Vorsitzes zweifelt, will ich doch noch mal daran erinnern, nicht nur was die Bundeskanzlerin gestern für den Vorsitz zum Ausdruck gebracht hat, sondern was wir Ihnen ja freundlicherweise schon zugesandt haben, nämlich das Präsidentschaftsprogramm. Darin ist ein Satz enthalten, der sicherlich auch den Herrn Kommissar freuen dürfte Wir unterstützen daher den Vorschlag der Kommission für eine Verknüpfung von EU Haushaltsmitteln mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Standards in den Mitgliedstaaten.

Das kann ich Ihnen nur sagen, und wenn es nach uns geht und das ist der Vorschlag des Vorsitzes werden wir uns im Rat in fast jeder Sitzung in dieser Präsidentschaft mit der Lage der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union beschäftigen. Wir werden den geplanten Bericht der Europäischen Kommission zur Lage der Rechtsstaatlichkeit auch zum Anlass nehmen, darüber einen objektiven, aber sicherlich nicht unstrittigen, Austausch zu pflegen. Ich hoffe, dass uns das gelingen wird. Insofern bin ich Ihnen allen, sehr verehrte Abgeordnete, sehr dankbar für die Ermutigung, die Sie uns gegeben haben. Ich sehe ein hohes Maß an Übereinstimmung, aber da es eingebettet ist in die Verhandlungen um den mehrjährigen Finanzrahmen, wissen Sie doch alle viel besser als ich, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Wir sprechen eben nicht isoliert über einen Bereich, aber dennoch können Sie sich darauf verlassen, dass die Worte der Bundeskanzlerin auch bis zum Europäischen Rat klingen werden, dass nämlich deutlich gemacht wird Es geht hier nicht nur ums Geld, sondern es geht wirklich um das, was uns im Kern zusammenhält, und insofern vermag ich die Frage des Abgeordneten Sarvamaa und auch die Frage des Abgeordneten Körner, ob wir denn genügend Ehrgeiz an den Tag legen, mit einem klaren und ausdrücklichen Ja zu beantworten. Politische Rabatte werden gegenüber niemandem gewährt, und insofern freue ich mich auch auf die zukünftigen Beratungen mit Ihnen.